Wenn wir hier im Europäischen Parlament zu Wort kommen, können wir unsere Muttersprachen verwenden. Die chinesische Regierung plant, dieses fundamentale Recht den Tibetern zu entziehen, so dass ein Verlust an Identität droht. Tausende Tibeter haben an Schulen und Universitäten in friedlicher Form gegen das vermutliche Ende der Zweisprachenpolitik protestiert.

27. Oktober empfing ich vor dem Europäischen Parlament in Brüssel eine Petition von tibetischen Schülern, die um Solidarität baten. Chinas Botschafter Song hat gestern unterstrichen, dass die bilinguale Ausbildung in Tibet eine wichtige Maßnahme sei, um die tibetische Kultur zu unterstützen. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Denn er hat die zahlreichen Medienberichte über Pläne nicht dementiert, dass in der Region Quinghai Mandarinchinesisch zur Hauptunterrichtssprache werden soll. Auch Kantonesisch und Shanghainesisch sollen durch Mandarin im gesamten Bildungssystem und im Rundfunk ersetzt werden. Und die Regierung gibt an, dass Mandarin nur von der Hälfte aller Chinesen gesprochen wird. Artikel 4 der Verfassung und Artikel 10 des Gesetzes zur regionalen Autonomie betont die Freiheit aller Völkergruppen, ihre eigene Sprache weiterzuentwickeln in Wort und Schrift. Herr Kommissar Lewandowski, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass diese besorgniserregende Entwicklung auf die Tagesordnung des Dialogs EU und China kommt. Lassen Sie Experten vor Ort Erfahrung sammeln, wo das bilinguale System in Gefahr ist. Die tibetische Sprache kann durch Chinesisch höchstens ergänzt, aber niemals ersetzt werden.